Ale aj v týchto dňoch máme informácie, že práve USA koncom júna úplne zakázalo dovoz brazílskeho mäsa po tom, čo na svoje územie nepustilo až 860 ton hovädzieho mäsa kvôli obavám z ohrozenia verejného zdravia, pretože mäso obsahovalo kosti, krvné zrazeniny a potencionálne škodlivé baktérie.

EÚ má najvyššie štandardy bezpečnosti potravy na svete. Aj napriek tomu sa stalo, že v kontrolnom systéme máme obrovské diery, pretože sa rozdistribuovalo množstvo pokazeného mäsa.

Toto mäso by bolo skončilo na tanieri pre deti v školách, pacientov v nemocniciach, v sociálnych zariadeniach, ale aj pre hostí v reštauráciách.

Zložitý potravinový reťazec stále umožňuje podvody a klamanie spotrebiteľov. Preto sa musia do európskej legislatívy dostať prísne sankcie a trestnoprávne postihy pri poškodzovaní zdravia spotrebiteľov.

Stredná Európa je smutným lídrom v týchto ochoreniach, čo je určite aj dôsledok nekvality potravín. Preto o to naliehavejšie sú otázky, ktoré sme Vám, pán komisár, položili. Aké záruky vie dať Európska komisia európskym občanom, že nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci sa nebudú opakovať? Vzhľadom na to, že vyšetrovanie brazílskych spoločností prebiehalo dva roky, ako je možné, že tieto nekalé praktiky neodhalili európske kontrolné orgány? A ešte napokon tretia otázka. Keďže sú na európskych producentov mäsa kladené neustále vyššie sanitárne nároky, aké nároky budú kladené na brazílskych producentov v rámci aktuálne vyjednávanej obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom?